Ce dossier constitue en effet un exemple concret de plus value européenne dans la vie de nos concitoyens, et l'application de ces dispositions permettra sans aucun doute de revoir à la baisse le nombre de cas médicaux dus aux effets indésirables des médicaments, un facteur qui constitue, aujourd'hui encore certains l'ont d'ailleurs rappelé dans cette salle l'une des causes principales de décès, notamment à l'hôpital. Comment ne pas se réjouir de ce vote, en première lecture, de ces nouvelles règles claires et efficaces en matière de pharmacovigilance? J'espère, par ailleurs, pouvoir, d'ici la fin de la Présidence belge, saluer l'obtention d'un accord dans les autres dossiers du paquet pharmaceutique. La Présidence est, en effet, mobilisée pour faire évoluer, en collaboration avec le Parlement et la Commission, ces dossiers cruciaux, tant pour nos concitoyens et les patients européens en particulier, que pour le secteur pharmaceutique.